Et certains estiment encore qu'il n'y a pas de dérèglement climatique!

Soyons pourtant clairs, les responsables ne sont ni la malchance, ni les concours de circonstances ce sont ces climato sceptiques qui continuent de soutenir l'industrie lucrative et polluante du charbon, ceux qui préfèrent la croissance à l'environnement, ceux qui organisent la pénurie en financiarisant l'eau, notre bien commun. Oui, chers collègues, pendant que l'Australie suffoque, que le pays brûle, son gouvernement vend l'eau aux vautours des fonds de pension. Cette déclaration, chers collègues, ne masque pas les arrangements de la Commission et les vôtres. Collègues députés européens, quand il s'agit d'établir des traités internationaux de libre échange qui promeuvent un modèle anti écologique, quand le lundi vous votez l'urgence écologique et que le mardi vous ouvrez les portes aux lobbies pollueurs, cessez donc votre double discours en parlant de cette urgence écologique. Le système libéral que vous idolâtrez est la source des catastrophes climatiques en cours et à venir et votre croyance aveugle dans le marché ne vous sauvera jamais.